Spoštovane kolegice in kolegi! Predsedujoči! Novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki je danes pred nami, predvideva umik masovnega avtomatičnega informativnega izračuna za letne pravice iz javnih sretstev, ki naj bi se začel uporabljati prvega septembra prihajajočega leta. Predlagatelji so namreč ocenili, da je tovrstni od izračun po vzoru informativnega izračuna dohodnine za informacijski sistem prevelik zalogaj in tako ne bi zdržal povečane obremenitve, zaradi hkratnega večjega števila elektronskih podatkovnih poizvedb. Tako se s prehodno določenim tako se s predhodno določenim centrom za socialno delo kot... skrajni rok za začetek izdaje informativnih izračunov določa prve prvi dva tisoč dvaindvajset. V poslanski skupini Stranke Alenke Bratušek predlagani noveli ne bomo nasprotovali, bomo pa vseeno izrazili nekaj kritike na račun predlagatelja. Predstavnica ministrstva je na obravnavi predloga zakona na matičnem delovnem telesu povedala, da da s da zasledovanih ciljev ni mogoče doseči v celoti, kajti v postopkih so bila ugotovljena visoka tveganja, ki so vsebinske, časovne, tehnične in pa objektivne narave. Naj vas spomnim, da so bili že v letu dva tisoč sedemnajst ob sprejemanju novela novele ZUPJS, ki je informativni izračun uvedla, izraženi podobni pomisleki. Takrat so se namreč oglasili tudi nekateri zaposleni na centrih za socialno delo in opozorili na težave, ki bi lahko zaradi številnih poizvedb v ma podatkovne baze nastale, zato in so predlagali, da se sistem pravočasno testira in preizkusi. Na to je opozoril tudi Državni svet. In tukaj moram izraziti razočaranje, da se zadeve niso lotili počasneje in bolj premišljeno. Strinjam pa se, da bi vztrajanje pri neki rešitvi, za katere za katero vemo, da je praktično obsojena na propad, povzročilo kaos tako pri zaposlenih kot pri uporabnikih. Slednjim bi tako posegli v socialno varnost in jo popolnoma po nepotrebnem ogrozili, zato postopno nadgradnjo sistema podpiramo. Bi pa ob tej priložnosti opozoril še na eno stvar. Na to je opozorila tudi Zakonodajno-pravna služba. In sicer, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je temeljni zakon, ki je najranljivejšim skupinam prebivalstva, tistim, ki so se znašli v socialni ali ekonomski stiski, zagotovila pravico do socialne varnosti, ki je tudi ustavna pravica. In ta zakon je bil do sedaj spremenjen oziroma noveliran že sedemkrat. Sedemkrat - in v tem času očitno ni nihče pomislil, da vsaka sprememba zakona, ki je že tako zahteven za razumevanje, pomeni poseg v pravno varnost. Eno izmed ključnih načel sprejemanja in spreminjanja socialne zakonodaje je načelo osebnega dostojanstva, ki je tudi v samem jedru ustavnega reda Republike Slovenije. Tega načela ne smemo nikakor spregledati. Človekovo dostojanstvo je temeljna vrednota, ki prežema ves pravni red, tako v konkretnih postopkih kot tudi pri sprejemanju predpisov. Zato upam, da bo ta Vlada, naša Vlada, imela malo več posluha za pripombe javnosti navsezadnje, tudi Zakonodajno-pravne službe, ki na to opozarja že nekaj časa. Mi bomo zakon, kot sem že rekel, podprli. Gozba gospa državna sekretarka je prav tako rekla, da cilj ostaja isti, samo pot do njega se malo podaljša. Upam, da je temu res tako in da bomo do leta dva tisoč dvaindvajset na ta cilj zares prispeli. Hvala lepa.